ekki vil ég segja afdráttarlaust já við fyrri spurningu háttvirts þingmanns ég vil ekki tala um að það hafi verið gríðarleg mistök að samþykkja ekki það fjölmiðlafrumvarp sem þá lá fyrir ég bendi hins vegar á það að menn vildu samþykkja ákveðnar takmarkanir á eignarhaldi á fjölmiðlum en ekki með þeim ofsafengna hætti sem birtist í því frumvarpi að því er lýtur að seinni spurningu háttvirts þingmanns segi ég að það er hugsanlegt mér hefur líka orðið tíðhugsað um þetta ég er þeirrar skoðunar til dæmis að það hafi verið ýmislegt sem menn áttu að gera á þessum árum í flokkum eins og samfylkingunni sem eru stórir leitandi eins og flokkurinn var þá nýstofnaður á þessum árum þá koma stundum upp mismunandi skoðanir á hlutunum það er alveg ljóst að innan samfylkingarinnar vógust á mismunandi skoðanir mismunandi hugmyndafræði annars vegar sú sem kannski má segja að hafi verið sótt til sigursælla jafnaðarmannaflokka á meginlandinu og háttvirtur þingmaður líkast til kannast við undir heitinu þriðja leiðin blairisminn hins vegar önnur tegund jafnaðarstefnu sem á þeim tíma var bent á að væri til dæmis aðall franskra sósíalista sem hefði í för með sér meiri ríkisafskipti ég get alveg sagt það að sérstaklega þegar leið fram undir miðbik síðasta og upp úr miðbiki þessa áratugar taldi ég og ýmsir fleiri í mínum flokki að það væri nauðsynlegt að skoða mjög hugmyndir styrmis gunnarssonar um að setja lög um eignatengsl og skorður við eignarhaldi og krosseigna haldi á fyrirtækjum hér á landi og ég tel að það hafi verið mistök af samfylkingunni að fylgja því ekki eftir